að fjargviðrast yfir því að einhvers staðar á leiðinni hafi orðið mistök varðandi þennan launaútreikning sem snýr að kennurum það stendur auðvitað upp úr þar að þetta kristallar þá hagræðingu sem er að verða í skólakerfinu og þá möguleika okkar að hækka laun kennara myndarlega sem er út af fyrir sig gott mál þetta er kannski vel innan við eitt prósent eða kannski

ábyrgðin á þessari umræðu og því að við erum hér með kvöldfundi liggur hjá þingflokksformönnum ekki forseta það er bara rangt að vera að beina spjótum sínum að hæstvirtum forseta í þessu málið er ekki flóknara en það að háttvirtir þingflokksformenn setjist niður og ákveði það og við fáum óskir um það hvað stjórnarandstaðan vill halda þessari umræðu lengi áfram þá getur forseti í samráði við þá skipulagt þingstörfin í framhaldi af því vilja menn tala fram á mánudag þriðjudag eða miðvikudag eina svarið sem hefur komið utan úr sal virðulegur forseti er að fólk vilji tala meðan þörf er á því ja þá verður að halda fundi meðan þörf er